Împreună am aplaudat schimbările din Egipt din primăvara acestui an, am fost solidari cu aceia care, în centrul capitalei egiptene, au luptat pentru democrație și libertate. Din păcate, trebuie să constatăm că schimbările din Egipt sunt minime, că metodele și abuzurile sunt încă prezente, că armata guvernează prin forță și ignoră obiecțiile comunității internaționale. Am asistat în ultimele două luni la o creștere a violențelor interne din Egipt, violențe care au privit și grupuri religioase minoritare, cum este cel al creștinilor copți.

Mă alătur și eu celor care au cerut aici eliberarea lui Alaa Abdel Fatah și a tuturor celor ca el. De asemenea, cerem garantarea drepturilor la un proces echitabil, în fața unei curți civile, cu respectarea tuturor drepturilor procesuale.